Wenn Sie hier sagen, dass die Wortzuteilung annähernd fair gewesen sei, dann widerspreche ich dem entschieden. Sie haben für die EFDD Fraktion vier Rednern das Wort erteilt. Ich war einer der Ersten, die sich gemeldet hatten. Wir hatten intern angemeldet, dass ich selbstverständlich zu Wort kommen soll. Sie haben, nachdem der Fraktionsvorsitzende gesprochen hat, Herrn Monot das Wort erteilt, dann zwei Briten, Sie haben mir das Wort verweigert.

Ja, ja, ja, das sind genau diese pseudodemokratischen Geschichten, die hier laufen. Mit Verlaub, Herr Präsident, wenn die deutsche Bundeskanzlerin in diesem Parlament spricht, dann sollte der einzige Deutsche aus der EFDD Fraktion wohl die Möglichkeit haben, darauf mit einem eigenen Redebeitrag antworten zu dürfen. Genau das haben Sie mir verwehrt. Das ist schäbig, und es lässt tief blicken in das Verständnis dieses Hauses. Und das Verhalten, das ich hier vonseiten der CDU bekomme, erst recht.